Es ist ganz eindeutig, dass eine Rechtsgemeinschaft und die Europäische Union bezeichnet sich als eine Rechtsgemeinschaft auf der Grundlage des gültigen Rechts handeln muss.

Also gibt es keine Alternative dazu, mit dem Nizza Vertrag zu arbeiten, und zwar mit dem Präsidenten und allen Kommissaren. Der Rat will den Präsidenten auf der Grundlage des Nizza Vertrags wählen und dann das tun, was Herr Cohn Bendit angedeutet hat, nämlich anschließend bei den Kommissaren den Lissabon Vertrag anwenden, was bedeuten würde, dass wir einen Kommissionspräsidenten haben, der auf einer anderen Rechtsgrundlage gewählt ist als seine Kommissare was übrigens der Kommissionspräsident selbst sehr bedauert. Deshalb läuft er ja schon überall herum und redet von der Lissabon Mehrheit, die er braucht, die er aber nicht bekommen wird.